Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete!

Wir können mitteilen, dass wir in der Umsetzung des uns von Parlament und Rat vorgegebenen Programms bis zum heutigen Tag 43 Finanzierungsentscheidungen getroffen haben für Gasprojekte, für Strominfrastrukturprojekte, für Energie, für CO Abscheidung, für Speicherung

Es gab wenige Projekte, die nicht umsetzbar waren. Deswegen diese Änderungsverordnung mit dem Ziel, dem Willen des Parlaments nachzukommen und für erneuerbare Energien, aber maßgeblich für Energieeffizienz, Modellprojekte anzuregen. Ich sehe in diesen Modellprojekten auch Versuchsmöglichkeiten für unsere Aktivitäten in Sachen Energieeffizienz, die im nächsten Jahr ein Schwerpunkt meiner Arbeit sind. Ich danke der Frau Abgeordneten Van Brempt sehr herzlich, ich danke allen streitbaren Abgeordneten, ich danke der belgischen Ratspräsidentschaft, denn wir haben an diesen Themen in den letzten Wochen hart gearbeitet und haben heute etwas vorzulegen, was unseren Themen der Energieeffizienz mit Sicherheit Impulse geben wird. Damit diese Änderungsverordnung, die jetzt in Kraft treten soll, auch rasch wirkt, haben wir in unseren Diensten die Vorbereitungen für die Umsetzung schon getroffen. 146 Millionen Euro fließen ab den nächsten Tagen in Projekte, die Ihnen allen wichtig sind. Dabei haben wir Partner das war Ihre Wahl kommunale, lokale, regionale Behörden, die nahe an den entsprechenden Projekten sind.

effiziente Straßenbeleuchtung, intelligente Messsysteme.

Dann können wir mit Sicherheit im März oder April nächsten Jahres melden, dass unser Konjunkturprogramm sowohl mit großen Projekten als auch mit dezentralen kleinen Projekten hervorragend wirkt und uns Erfahrungen bringt, die für die nächsten Haushaltsjahre mit Sicherheit wichtig sind. Besten Dank nochmals allen Beteiligten!